forseti leggur til með vísan til fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp ákveða er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta atkvæðagreiðslu óskað er eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu forseta